Rozmawiamy o nowym budżecie Unii Europejskiej w kontekście kryzysu finansów publicznych w bardzo wielu państwach członkowskich, w kontekście bardzo poważnych cięć w budżetach narodowych, więc nie jest dziwne, że tych cięć szukamy również i w budżecie unijnym. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na fakt, że najbardziej efektywnym, najsilniejszym instrumentem antykryzysowym, który mamy w ręku, jest wspólny rynek.

Proszę nie oczekiwać, że posłowie z Europy Środkowej będą bezwarunkowo popierali wzrost wydatków na służbę zewnętrzną w sytuacji, kiedy ich interesy i ich kraje nie będą równo reprezentowane w tych nowych instytucjach.